Podobe staranja žal ne kažejo vedno srečnih zgodb in zadovoljnih posameznic ter posameznikov, ki vstopajo v jesen življenja. Ta bi morala biti varna, brezskrbna in kar se da zdrava. To si verjetno vsi želimo. Za to govorjenje o staranju nikakor ni odveč, še posebej, če se zazremo v statistične podatke, ki so dejansko zgovorni sami po sebi. Starejši so glede na kazalnike življenjske ravni v slabšem položaju kot aktivna populacija. Indikatorji revščine in socialne izključenosti so pri njih najvišji, še posebej pri starejših samskih ženskah, ki jih današnji zakon pravzaprav naslavlja in to kljub temu, da so se v zadnjih letih negativni trendi pri splošni stopnji revščine že začeli zaustavljati. A današnja rešitev, ki jo predlagatelji poimenujejo kot gospodinjski dodatek, odpira še drugo pomembno vprašanje, to je vprašanje delitve neformalnega dela med obema spoloma. Dejstvo je, da je v Sloveniji neplačano gospodinjsko in skrbstveno delo feminizirano. Ženske prevzemamo večino skrbi za otroke in druge odvisne člane ter tudi večino gospodinjskega dela. Dodaten problem neenakomerne delitve dela pa predstavlja starajoča se družba, ki to skrb večinoma nalaga prav na ramena žensk. Stališča o tem, ali je to prav ali ne, so različna in z njimi ne želimo polemizirati, vsaj je ne tem mestu. A prav je, da se zavedamo, da če želimo poskrbeti za ostarele, poskrbeti za ostarele člane naše družbe, moramo nujno razmišljati o gospodinjskem delu, kot o dolžnosti vsakega izmed nas, ne glede na spol. Mogoče je napočil čas tudi za te spremembe, drugače bo še vedno več žensk, več žensk kot moških še naprej v svet zrlo skozi kuhinjsko okno. Današnji ukrep, s katerim želi predlagatelj institucionalizirati gospodinjski dodatek, naslavlja še posebej deprivilegirano skupino starejših samskih žensk, ki nedvomno potrebuje posluh oblasti. A je potrebno ta ukrep nasloviti tudi nekoliko širše z vidika razmerij do celotnega sistema socialnega varstva? Ta namreč z vso skrbnostjo socialno ogroženim njihovo socialno varnost zagotavlja z denarno socialno pomočjo, z izredno denarno socialno pomočjo in z varstvenim dodatkom. Število prejemnikov slednjega se povečuje. V mesecu avgustu ga je prejemalo že več kot osemnajst tisoč tristo starejših od triinšestdeset oziroma starejših od petinšestdeset let. Ta porast je tudi posledica nedavne spremembe zakona, ki je ukinil zaznambe na nepremičninah. Namen ukrepa je bil izboljšati položaj starejših, še posebej tistih z enočlanskimi gospodinjstvi, kjer je stopnja tveganja revščine največja. Ukrep se kaže kot pozitiven in upamo, da se bo v prihodnjih letih vsaj delno odrazil tudi v upadu stopnje tveganja revščine ravno med starejšimi. Zdi se, da se gospodinjski dodatek sicer v obliki novega zakona v obstoječ sistem socialnega varstva ne vgrajuje dovolj premišljeno. V popolni neodvisnosti od že obstoječih institutov in mestoma celo odpira vprašanje neenakega obravnavanja. Po našem mnenju ostaja odprta še dilema, ali lahko pravica do gospodinjskega dodatka izhaja iz predhodnega zavarovanja. Ocenjujemo, da gre za pravico socialnovarstvene narave, zato se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne zdi najbolj primeren nosilec te pravice. Želimo si, da retorika ob današnji razpravi ne bo pretirana. V poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da je potrebno za preprečevanje revščine v starosti oblikovati predvsem take socialne politike, ki spodbujajo ženske k izobraževanju in zaposlovanju, ki omogočajo varne in kakovostne storitve na področju skrbi za otroke in stare ter tako ženske razbremenijo neplačanega skrbstvenega dela. Na tem področju ne smemo zaspati, zato bomo budno spremljali vse aktualnejše, posebej nadaljnje ukrepe, ki bodo temu sledili. Današnji predlog pa teh vidikov po našem mnenju zadostno ne naslavlja, zato naše podpore v tem trenutku nima. Hvala.